In dit kader is het terugdringen van de hoge werkloosheid ook voor ons een absolute prioriteit.

Maar, beste collega's, de arbeidsmarkt is en blijft vooral een zaak van de lidstaten. Zo hebben wij in Vlaanderen al de Vlaamse jeugdgarantie, en hiermee wil de Vlaamse overheid structureel ingrijpen door te voorzien in intensieve begeleiding op maat van jongeren die werk zoeken. Hiertegenover staat dat het Jongerenwerk initiatief alleen maar projecten ondersteunt en tijdelijke jobs subsidieert.

Wij vinden het belangrijk om tegelijk ook structureel te werken. Daarnaast vraag ik ten slotte ook expliciet aandacht voor een taalbeleid op maat voor jongeren met een migratieachtergrond, alsook voor de specifieke noden van jongeren met een beperking.